Nie ma i nie będzie zgody na pozatraktatowe działanie, nie ma podstawy prawnej dla tego sprawozdania.

Nie miejmy złudzeń to sprytna strategia, a za zasłoną walki o praworządność kryje się kolejny etap federalizacji Unii Europejskiej i spełnienie federalistycznych snów eurolewicy o zarządzaniu państwami członkowskimi z ostatniego piętra budynku Komisji Europejskiej. Urzędnicy z Brukseli chcą mieć wpływ na każdą reformę w krajach członkowskich, chcą pod płaszczykiem troski o demokrację wprowadzać aborcję, ideologię gender oraz specjalne prawa dla mniejszości seksualnych. Nie ma na to zgody chrześcijańskiej części Europy. Debatujemy nad sprawozdaniem, które jest kolejną odsłoną ataku na suwerenne państwa członkowskie. Według niego niewybierani i anonimowi urzędnicy będą oceniać niezależne kraje europejskie. Pani Przewodnicząca i panie pośle Šimečko! Ja przeżyłam komunę, ale nie dałam się tak zmanipulować, jak Pan dzisiaj, mówiący nieprawdę o tym, co się dzieje w Polsce. Proszę podać sygnaturę akt sędziego, sprawy sędziego, i wtedy porozmawiamy. Takich spraw po prostu nie ma w polskich sądach.